Deklarowanym celem niniejszego sprawozdania jest zwiększenie udziału kobiet w europejskiej polityce zagranicznej, która przypominam jest i powinna być kompetencją państw członkowskich. Analiza treści sprawozdania wskazuje, że jest ono w istocie wyrazem ideologii nieustannego dzielenia ludzi, która nakazuje szeregowanie ich według kryteriów płciowych, rasowych i, Bóg raczy wiedzieć, jakich jeszcze.

dyskryminację pozytywną wymyśloną na potrzeby lewackiego feminizmu i nakazującą faworyzowanie jednej płci kosztem drugiej. Tymczasem już samo deklarowanie, że jakąś rolę odgrywa kryterium płci jest dyskryminacją w czystej postaci. A istotne jest po prostu, by wszystkie osoby miały te same szanse. Kompetentne osoby powinny znajdować się we właściwym miejscu ze względu na swoje predyspozycje. Należy zwrócić uwagę, iż faworyzowanie danej grupy nie tylko obniża stopień motywacji, ale też umniejsza jej wartość i kłóci się z elementarnym poczuciem równości i sprawiedliwości. Myślę, że ta udawana troska o kobiety ma zakryć fakt, że wszystkie te starania o równouprawnienie są tylko grą o władzę, którą lewica uprawia na zasadzie dziel i rządź.